Ich habe immer so ein bisschen das Problem, dass wir, wenn wir im Europäischen Parlament über Afghanistan sprechen, dann eigentlich nur über die Schattenseiten sprechen.

Aber es ist eben auch so, dass man vielleicht ab und zu über die glücklichen Seiten sprechen sollte über glückliche Familien, über das tolle Essen, über schöne Sonnenuntergänge in Kabul. Ich weiß, dass das heute nicht das Thema ist.

Ich war 2016 und 2017 als Fotojournalist in Afghanistan, und natürlich blieb mir die Schattenseite dort nicht verborgen. Aber ich habe dort auch viele tolle Menschen kennengelernt viele Menschen, die sich auch für Menschenrechte und Demokratie eingesetzt haben.

Umso schlimmer ist es, dass diese Menschenrechtsverteidiger vielleicht teilweise schlechter geschützt werden als die Verbrecher, die dort Verbrechen gegen Kinder verüben. Die beiden Menschenrechtsverteidiger wollten Kinder vor sexuellem Missbrauch schützen, und auf dem Weg zu einem Treffen mit dem EU Botschafter sind sie verhaftet worden. Es ist wichtig, dass wir deswegen dieses Thema hier auf die Tagesordnung rufen, dass wir in der Entschließung zwar anerkennen, dass die Behörden dort jetzt Schritte einleiten wollen, um Menschenrechtsverteidigerinnen und verteidiger besser zu schützen, auch um diese Vorwürfe unabhängig zu untersuchen. Aber es ist eben wichtig, dass wir dort dranbleiben, dass wir dort genau hingucken, dass diese Verbrechen nicht ungestraft bleiben, dass die Sicherheit von Menschenrechtsverteidigern geschützt wird und dass wir auch sagen Wer von uns Finanzhilfen bekommen will, der muss sich für Menschenrechtsverteidiger einsetzen, und der darf nicht unbestraft lassen, wenn Kinder missbraucht werden. Wir sprechen verschiedene Punkte in der Entschließung an, und ich bin sehr dankbar, dass es möglich war, auch so eine breit geeinte Entschließung hier im Parlament zu finden, um ein starkes Signal zu setzen.